posible la elaboración de este informe. Señor Presidente, hace ya casi más de un año que la Comisión de Peticiones decidió elaborar un informe sobre la gestión de residuos de la Unión Europea. La decisión se tomó después de constatar que eran muchas y reiteradas las peticiones presentadas que denunciaban la mala gestión de los residuos por parte de las autoridades, la localización de determinados vertederos, la destrucción de determinados espacios naturales, etc. La Comisión de Peticiones, sensible a estas demandas, envió varias misiones de investigación a los lugares afectados para comprobar in situ la realidad de esas denuncias que habían presentado los peticionarios.

Y es que ―como ya dije al principio de mi intervención― la mayoría de los ciudadanos europeos espera que las autoridades públicas presten servicios públicos eficientes y eficaces en materia de salud, educación, transporte y seguridad. Sin embargo, la cuestión que suscita un número creciente de peticiones es la aparente incapacidad de las autoridades públicas de muchos países para abordar de forma satisfactoria el problema de la gestión de los residuos. La Unión Europea ha adoptado una gran cantidad de medidas legislativas, aplicables en todos los Estados miembros, con el fin de garantizar la existencia del marco jurídico necesario para hacer frente a la consecuencia inevitable de nuestro estilo de vida moderno en cuanto a todas las cosas que desechamos como residuos de nuestros hogares, de nuestros puestos de trabajo, de nuestros hospitales, de nuestras industrias,

Es evidente para todo el mundo que no atender a estas cuestiones y no priorizar los esfuerzos en este sentido tiene efectos negativos, no solo para la salud y el bienestar de las personas, sino también para la viabilidad del planeta y su medio ambiente. A juzgar por las peticiones recibidas, esta inquietud crece en muchas comunidades locales, hecho que indica que la gestión de los residuos se está convirtiendo en un grave problema político y social y que los ciudadanos esperan que la Unión Europea lo resuelva de alguna manera.

La Comisión comunicó en enero de 2011 que se habían incoado 177 procedimientos de infracción relativos a vertederos desde que finalizó el plazo para la aplicación de la Directiva sobre los vertederos en 2001. Además, se estimaba que, como mínimo, existían todavía 619 vertederos ilegales en funcionamiento. En su informe estratégico sobre la prevención y el reciclado de los residuos, la Comisión demuestra claramente que está haciendo todo lo posible para hacer frente al problema de la gestión de los residuos y también describe sus propuestas a medio plazo. Hay que recordar en este contexto, señor Presidente, que el gran número de procedimientos de infracción mencionados tiene por objeto garantizar el cumplimiento de la legalidad, pero, desde la perspectiva de los peticionarios, todavía queda mucho por hacer en el debido seguimiento de la aplicación efectiva de la ley. Estrechamente relacionadas con el proceso de gestión de residuos, aunque en el nivel más alto del proceso, están las directivas de la Unión Europea que regulan la evaluación de impacto ambiental y el acceso de los ciudadanos a la información relativa al medio ambiente.